Pero de lo que se trata aquí no es de discutir este caso concreto, sino del modo de trabajar de este Parlamento.

Me parece que, con independencia del tema de que se trata, no es un procedimiento aceptable en el funcionamiento de la Cámara.